Ce rapport s'inscrit dans la troisième proposition de la Commission, celle évidemment qui a la faveur du Parlement européen, à savoir une Europe qui progresse et une Europe qui permet à ceux qui veulent avancer de pouvoir avancer.

Il y a le Brexit, il y a la difficulté à se faire entendre par les citoyens, mais il y a surtout le danger d'entrer dans une Europe à plusieurs vitesses une Europe de première classe pour certains, une Europe de deuxième, voire de troisième classe pour d'autres.

Le rapport ouvre un certain nombre de pistes. Il ouvre des pistes à l'intérieur du traité et fait des propositions pour le futur. À l'intérieur du traité, nous insistons et le Parlement insiste vraiment très fortement pour que l'on mette en œuvre et qu'on utilise la clause passerelle afin de sortir de la logique de l'unanimité qui bloque les décisions. Nous souhaitons également la fin des opt out Il faut que le droit primaire soit le même pour tout le monde et que, si de nouveaux entrants veulent venir, soit ils acceptent l'intégralité du droit primaire, soit on passe par une logique d'accords de partenariat. Il est très important de faire en sorte que le droit primaire soit le même pour l'ensemble des pays, qu'il n'y ait pas différents niveaux de pays à l'égard du droit primaire.

Nous souhaitons aussi que l'Union européenne puisse mettre très clairement ce socle des valeurs et des droits fondamentaux en vigueur et que nous n'ayons pas la capacité, dans une Europe différenciée, de reculer sur ces droits fondamentaux.

Nous souhaitons vraiment mettre en place au sein de l'Union européenne un pilier des droits à la fois sociaux, environnementaux et économiques, qui permettrait de faire en sorte que cette Union européenne ait un véritable socle et qu'elle puisse avancer sur ces conditions là. Voilà globalement les orientations que nous souhaitons.